La première nous sommes souples sur la procédure, nous serons d'autant plus fermes sur la substance. Que les choses soient vraiment très clairement dites entre nous.

Rien ne nous y obligeait, si ce n'est la volonté et vous l'avez vous même démontré de chercher un compromis, d'être dans la discussion les uns avec les autres.

Le Parlement a développé depuis des mois une vision très cohérente et je remercie tous les collègues.

Karas, par exemple, qui a insisté sur le fait que nous voulions une solution européenne. C'est notre marque de fabrique et ce en quoi nous croyons pour des raisons d'efficacité.

Oui, nous voulons quelque chose le 1er janvier et, d'ailleurs, je constate que je pourrais exactement reprendre les paroles de Sven Giegold on passe tellement de temps ensemble, on est tellement d'accord qu'on finit par se répéter, mais je le redis. La date n'est pas un fétichisme.

Mettre la pression sur le Parlement uniquement pour aboutir, au 1er janvier, à un simulacre de supervision européenne, n'est pas ce que nous voulons.

Aurons nous mis en place au moins les fondations je ne dis pas le dernier étage, mais les fondations d'une maison européenne solide, ou allons nous revenir avec un de ces pseudo compromis dont le Conseil a le goût, mais dont le Parlement se passerait volontiers?